Wie können wir die Lebensmittelversorgung sicherstellen, wie können wir sauberes Wasser und die Gesundheitsversorgung vor Ort auf den Punkt bringen?

Wir fordern auch, das Programm innerhalb der Europäischen Union zu einem Erfolg zu führen.